Organizația Reporteri fără frontiere spune simplu și la obiect fără libertatea de informație, nu există opozanți. Probabil că asta au urmărit autoritățile din Bangladesh atunci când au interzis prin lege, în 2014, discursurile împotriva statului, discursurile care ridiculizează ideologia națională sau cele care nu sunt conforme culturii din Bangladesh. De aceea cer eliberarea celor închiși pe baza acestor prevederi și explicații convingătoare cu privire la soarta opozanților care au dispărut din partidele de opoziție și investigații imparțiale în cazurile acestor dispariții. Legea privind securitatea cibernetică din 2015, precum și legea privind tehnologia informației, trebuie modificate așa încât să nu limiteze opiniile și viziunile diferite de cele ale autorităților.